In der Tat handelt es sich um ein komplexes Problem, und Frau Vizepräsidentin, Sie sind die erste Kommissarin, die wirklich ein Problem jetzt gelöst hat, zumindest versucht, es zu lösen. Wir haben versucht, es zu lösen, und man darf nicht vergessen Heute ist ein wichtiger Neustart in den Beziehungen, in den Möglichkeiten des Überwachungsausschusses, und dieser Neustart wird mit allem, was wir dann auch noch zusätzlich unternommen haben, doch hoffentlich auch den richtigen Weg gehen und die richtigen Lösungen bringen.

Wir sind seine Interessenträger, wir sind diejenigen, die natürlich auch schauen müssen, dass er arbeiten kann und dass er auch das Richtige tut. Deswegen wird, eine gute und eine vertrauensvolle Beziehung zum Parlament, zum Rat und zur Kommission immer auch notwendig sein. Man könnte ja, wenn man die Schwierigkeiten sieht, durchaus in philosophisches Nachdenken verfallen.

Zu dieser Rechtslücke gehört sicherlich auch der Zugang des Überwachungsausschusses zu den Dokumenten und ganz sicher auch die Aushändigung des Abschlussberichtes an Personen unter OLAF Untersuchungen. Sie müssen den Abschlussbericht bekommen, weil es rechtsstaatlich ein Unding ist, dass Anschuldigungen erhoben wurden, gegen die sich Menschen nicht wehren können.

Ich glaube, dass wir einige Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, für die kommende Reform der OLAF Verordnung wirklich auch aufgreifen müssen, die große Chance jetzt auch mit dem Europäischen Staatsanwalt und einer Neuaufstellung, und hoffentlich auch einer institutionellen Neuaufstellung auch des OLAF im Zusammenhang mit dem Europäischen Staatsanwalt. Ich habe nicht die Hoffnung, dass sich einige Mängel von selbst erledigen. Aber wir wissen genau, in welche Richtung wir gehen müssen, um eine wirkliche Lösung zu erreichen.